Señor Presidente, para que funcione ágilmente el el Presidente debería mirar en el hemiciclo para ver quién está solicitando el uso de la palabra, cosa que yo he hecho ostensiblemente para poder intervenir en el del debate sobre Venezuela.